Por eso le quiero dar una particular felicitación al Comisario. Es el último año de esta manera de hacer presupuestos creo que el sistema está completamente agotado y que los grupos políticos tienen que reflexionar muy seriamente en los próximos meses sobre cómo vamos a conseguir un nuevo procedimiento presupuestario ajustado a las realidades de Lisboa. Les pongo un ejemplo. Este año hemos tenido discusiones en el área agrícola que han sido virtuales, como todos los años, pero que han tenido un resultado real. El próximo año, las discusiones serán reales desde el primer momento por cuanto tendremos la codecisión y, por tanto, eso será un ejercicio de responsabilidad para todos los diputados. Por último, será un presupuesto real y será un presupuesto como ha dicho hace un momento el colega Lamassoure en el cual ya no se podrá hacer que el Consejo decida brillantemente en algunas cumbres fuera de esta Casa nuevas partidas presupuestarias, tras lo cual tendrán que venir la Comisión Europea y el Parlamento Europeo haciendo juegos de magia financiera para conseguir introducir en el presupuesto esas nuevas y brillantes promesas que ha hecho el Consejo. Eso se ha terminado y lo que esperamos a partir del 1 de enero del próximo año es un ejercicio de responsabilidad de todos los agentes institucionales para conseguir realmente presupuestos que reflejen la realidad política y la situación económica y financiera de Europa.